lögum um tekjustofna sveitarfélaga númer fjögur nítján hundruð níutíu og fimm með síðari breytingum frumvarpið er lagt fram í samræmi við tillögur tekjustofnanefndar til félagsmálaráðherra þann sautjánda mars síðastliðinn en nefndina skipuðu fulltrúar ríkis og sveitarfélaga þær meginbreytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu eru einkum tvíþættar í fyrsta lagi er gert ráð fyrir að undanþágum frá greiðslu fasteignaskatts samkvæmt fimmtu grein gildandi laga verði fækkað einkum er hér um að ræða undanþágur er varða ýmsar fasteignir í eigu ríkissjóðs til dæmis fasteignir sjúkrastofnana framhaldsskóla og háskóla í samræmi við tillögur tekjustofnanefndar er lagt til að álagningarhlutfall gjaldflokksins verði ákvarðað á þann hátt að kostnaður ríkissjóðs vegna fækkunar undanþága verði sex hundruð milljóna króna á ári til að ná þessu markmiði er lagt til í frumvarpinu að þessar eignir verði í sérstökum gjaldflokki er gert ráð fyrir að álagningarhlutfall innan þess flokks verði fast og það nemi einn komma fjörutíu og þrjú prósent af fasteignamati í samræmi við útreikninga fasteignamats ríkisins nefndin laga jafnframt til að fækkun undanþága kæmi til framkvæmda í áföngum á árunum tvö þúsund og sex til tvö þúsund og átta og í samræmi við það er gert ráð fyrir að við lögin bætist nýtt bráðabirgðaákvæði sem kveður á um að álagningarhlutfallið verði núll komma fjörutíu og fjögur prósent árið tvö þúsund og sex og núll komma áttatíu og átta prósent árið tvö þúsund og sjö í fjórða grein frumvarpsins eru tilteknar fasteignir sem áfram er gert ráð fyrir að verði undanþegnar greiðslu fasteignaskatts en um ástæður þess er ítarlega fjallað í athugasemdum með frumvarpinu hér er um að ræða kirkjur og bænahús safnahús þar sem rekstur er ekki í ágóðaskyni og hús erlendra ríkja og alþjóðastofnana í öðru lagi er gert ráð fyrir að álagning fasteignaskatts fari fram í landskrá fasteigna og að breytingar geti orðið á skattstofni innan hvers árs í samræmi við breytingar sem verða á fasteignamati í landskránni samkvæmt lögum um tekjustofna sveitarfélaga númer fjögur nítján hundruð níutíu og fimm skal árlega leggja fasteignaskatt á allar fasteignir sem metnar eru í fasteignamati þrítugasta og fyrsta desember á næstliðnu ári í reglugerð um fasteignamat og fasteignaskráningu númer fjögur hundruð og sex nítján hundruð sjötíu og átta er hins vegar mælt fyrir um að taka skuli mannvirki í fasteignamat við fokheldi þeirra þetta hefur í för með sér að eigendur nýrra fasteigna sem metnar eru fasteignamati í hafi árs geta komist hjá greiðslu fasteignaskatts í tæpt ár og getur það skapað ójafnræði í skattgreiðslum þeirra og annarra fasteignaeigenda sem fá eignir sínar metnar fasteignamati undir lok árs þetta leiðir einnig til þess að sveitarfélög sérstaklega þar sem mikil uppbygging á sér stað verða af tekjum í tæpt ár vegna fasteigna sem metnar eru fasteignamati í upphafi árs til að ná fram því markmiði að álagning fasteignaskatts taki mið af breytingum sem verða á fasteignamati er gert ráð fyrir því að heimilt verði að leggja fasteignaskatt á nýjar eignir sem bætast í landskrá fasteigna frá næstu mánaðamótum eftir að breyting á fasteignamati á sér stað einnig er gert ráð fyrir að fasteignaskattur falli niður frá næstu mánaðamótum eftir að fasteign er afskráð í landskrá fasteigna hafi allur fasteginaskarttur ársins þegar verið greiddur getur orðið um endurgreiðslu að ræða vegna þessa sveitarstjórn annast álagningu fasteignaskatts og innheimtu hans og ber ábyrgð á skiptingu fasteigna í gjaldflokka til að auka öryggi og hagkvæmni við álagningu fasteignaskatta er í frumvarpinu lagt til að sveitarfélög leggi skattinn á í landskrá fasteigna frá fyrsta janúar tvö þúsund og sjö og að álagning fari þannig fram á samræmdan hátt um land allt ekki þykir raunhæft að ætla þessari breytingu að taka gildi strax á næsta ári en í sjöundu greinar frumvarpsins er þó gert ráð fyrir að einstök sveitarfélög geti í samstarfi við fasteignamat ríkisins lagt skattinn á í landskránni til að glata ekki hagræði er gert ráð fyrir að álagning fasteignagjalda geti einnig farið fram í landskránni gert er ráð fyrir því að fasteignamat ríkisins veiti hverri sveitarstjórn aðgang að aðgangsstýrðu svæði í skránni til að skrá álagningarforsendur og fylgjast með breytingum að álagningu lokinni er gert ráð fyrir að hægt verði að tengja upplýsingar um fjárhæðir álagningarinnar við innheimtu og fjárhagsbókhald sveitarfélaganna markmiðið með landskrá fasteigna er að hún sé ein skrá sem nýtist öllum stjórnvöldum til að sinna stjórnsýslu sinni er varðar fasteignir gert er ráð fyrir að nánar verði kveðið á um framkvæmd í reglugerð um fasteignaskatt þetta fyrirkomulag mun spara sveitarfélögunum fasteignamati ríkisins jöfnunarsjóði sveitarfélaga og öðrum aðilum sem málið kann að varða umtalsverðri vinnu við úrvinnslu upplýsinga um álagningu fasteignaskatts þar sem upplýsingar um allar breytingar á álagningu verða í einni skrá í frumvarpinu er jafnframt lögð til sú breyting að í stað þess að sveitarstjórn geti fellt fasteignaskatt niður eða lækkað hann af ýmissi starfsemi verði sveitarstjórn heimilt að veita styrki til greiðslu fasteignaskatts af fasteignum þar sem fram fer starfsemi sem ekki er rekin í ágóðaskyni svo sem menningar æskulýðs og tómstundastarfsemi og mannúðarmál einnig verði sveitarstjórnum skylt að setja reglur um veitingu niðurfellingar eða aflsáttar til elli og örorkulífeyrisþega en samkvæmt athugunum ráðuneytisins virðast flest sveitarfélög nú þegar hafa sett sér einhverjar slíkar reglur að öðru leyti vísa ég til athugasemda við einstakar greinar frumvarpsins hæstvirtur forseti að lokinni þessari umræðu legg ég til að málinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur félagsmálanefndar